Üdvözöljük a Belgrád Pristina párbeszédet, és reméljük, hogy hamarosan döntő megállapodások születnek az egyik legérzékenyebb kérdésben, az észak koszovói szerb közösség helyzetével kapcsolatban. Fontosnak tartjuk azonban, hogy a dialógus a civil társadalomban is hasonló intenzitású legyen. Az embereknek érteniük kell, hogy mi a tárgyalások tétje, hogy mi történik, ha nincs megállapodás, és már a tárgyalások korai szakaszában be kell vonni őket, hogy bízzanak az intézményekben, és elhiggyék, hogy azok az ő érdekeiket képviselik. Nem elég jogszabályokat elfogadni a vallási és kulturális örökség védelmére, nem elég politikai megállapodásokat kötni, a legfontosabb kérdés az emberek számára, hogy ezeknek a végrehajtása megtörténik e, érzik e a változást, javulást a saját életükben.

Őszintén remélem, hogy hamarosan előrehaladást tapasztalunk azokon a területeken, amelyek kulcsfontosságúak a vízumliberalizáció szempontjából.